Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Bürger! Die nächsten Europawahlen finden bereits Ende Mai 2014 statt. Wir erwarten aufgrund der Krise in Europa eine geringere Wahlbeteiligung und mehr extreme bzw. antieuropäische Parteien. Wie können wir dem begegnen? Unter anderem mit einer Reihe von Maßnahmen, die wir morgen beschließen werden. Erstens, indem die Mitgliedstaaten auf den Wahlzetteln auch die Namen und Logos der europäischen Parteien angeben, damit die Wähler wissen, dass sie, wenn sie mich als FDP Kandidatin wählen, damit nicht 100 FDP Politik pur bekommen, sondern liberale Politik innerhalb der liberalen europäischen Parteienfamilie, der sogenannten ALDE der Name ist leider bisher kaum bekannt in Deutschland. Zweitens, indem die politischen Parteien rechtzeitig einen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten benennen, die dann europaweit eine Wahlkampagne starten kann mit europäischen Themen, und nicht wie bisher mit nationalen Themen, denn das nächste frisch gewählte Europaparlament wird zum ersten Mal nach dem Lissabon Vertrag den Kommissionspräsidenten direkt wählen. Und drittens last, but not least indem die Parteien mehr Frauen aufstellen, damit die Mehrheit der europäischen Bevölkerung die Frauen ihre Anliegen auch in der europäischen Politik widergespiegelt sieht und sich auch vertreten fühlt. Dankeschön auch nochmals an den Berichterstatter, Herrn Andrew Duff, für die umfangreiche geleistete Arbeit und das Bedauern, dass es mit den transnationalen Listen in dieser Legislaturperiode leider nichts geworden ist.